Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo ministro, lei ci ha detto che l'Europa deve essere di meno nelle cose inutili e io posso essere d'accordo che dobbiamo ridurre l'invasività di certe norme di dettaglio però contemporaneamente ha chiaramente detto che serve un'Unione europea forte in politica estera, difesa, sicurezza e nelle politiche economiche e quindi nella difesa della zona euro.

In secondo luogo, non crede che serva un bilancio adeguato?